Señora Presidenta, la reforma de la ley de interrupción del embarazo en España ―del Gobierno de Rajoy― es un ataque a los derechos y libertades fundamentales de las mujeres, el 53 de la población. La decisión de ser madre corresponde a las mujeres, algo que olvidan aquellos que consideran que las mujeres no somos iguales.

Aquellos que levantan la voz contra la actual ley de plazos, que ha demostrado ser eficaz, son los que no respetan los derechos de las mujeres

sí a la libertad, el derecho a decidir, derechos fundamentales, por tanto, de obligado cumplimiento.